Cette directive est, en effet, à bien des égards particulièrement controversée, comme l'a montré la série d'annulations des lois de transposition allemande, tchèque et roumaine par les juridictions constitutionnelles compétentes.

D'abord et avant tout la nature intrusive de la directive pour la vie privée et la protection des données. Certes, il n'est pas question de remettre en cause l'intérêt de recueils de données de connexion à des fins d'enquête pénale mais certaines questions et, notamment, celles posées par le Contrôleur européen de la protection des données, restent encore d'actualité tant qu'aucune proposition de révision n'est mise sur la table. Nous souhaitons donc, Madame la Commissaire, que vous fournissiez des réponses à la mesure de ces préoccupations que nous partageons, je pense, sur plusieurs points, comme, par exemple, sur la démonstration claire de la nécessité et de la proportionnalité d'un tel dispositif ensuite, sur le respect du principe de finalité dont on sait qu'il est, à l'heure actuelle, utilisé de façon extensive par certains États membres et, enfin, sur les options envisageables pour conserver les données de manière moins intrusive que ce qui se pratique aujourd'hui. Il nous faut ici, comme dans bien d'autres débats, parvenir à trouver un équilibre, même s'il est délicat, entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés. Dans une société où les technologies de l'information et de communication sont omniprésentes, la protection des données personnelles, qui est un droit fondamental, doit être renforcée et ne doit pas rester un droit purement théorique inscrit dans la Charte des droits fondamentaux. C'est en ce sens, Madame la Commissaire, que nous vous demandons d'agir.